De eerste is klimaatverandering, de tweede is de veel te dure en onbetrouwbare energievoorziening. Nou is het mooie dat we die beide problemen met hetzelfde pakket aan maatregelen kunnen oplossen. Dat betekent dat zelfs diegenen die nog altijd van mening zijn dat klimaatverandering een fabeltje is, dit pakket zouden moeten ondersteunen, juist omdat het leidt tot een betrouwbare energievoorziening en goedkope energie.

Zonder energiebesparing en hernieuwbare energie zijn de klimaatdoelen onhaalbaar. Ook zonder klimaatproblemen zijn die maatregelen nodig, want anders is de energie veel te duur. Kijk naar de enorme kosten voor de import van fossiele brandstoffen.

Elke dag maken wij anderhalf miljard euro over aan landen als Rusland voor onze fossiele brandstoffenhonger. En die afhankelijkheid wordt alleen maar groter. En geloof niet in fabeltjes als schaliegas. Het is niet voor niets dat een oliebedrijf als Shell niet wil investeren in schaliegas in Europa. Dat heeft absoluut geen toekomst. Dus de enige echte oplossing om betaalbare energie te verkrijgen in Europa is via hernieuwbare energie en energiebesparing. En daarvoor zijn bindende doelen cruciaal. Dat is ook de afgelopen periode gebleken. Tot slot, Voorzitter, en commissaris Oettinger haalde het ook al aan als de industrie, zowel de energie industrie als de overige industrie, ergens behoefte aan heeft, dan is aan het zekerheid en helderheid over de doelen en niet aan 28 verschillende nationale programma's, maar aan een Europees, duidelijk, bindend verhaal.